So oft Sie auch Ihre Predigt über die Erfolge dieses Gipfels, der nur Rat genannt werden darf, halten, würde ich sagen Sie haben eigentlich nichts geleistet. Insbesondere Ihre Rolle, Herr Ratspräsident, als desjenigen, der die Taskforce

Ich bin froh zu hören, dass die Kommission dieses Spiel zugunsten der Verschiebung von Macht und Einfluss an die Mitgliedstaaten nicht weiter mitträgt, sondern dass noch in diesem Monat Vorschläge aus der Kommission kommen werden, wie eine gemeinsame Wirtschaftsregierung in Brüssel aussehen kann. Ich habe den Eindruck, dass unter anderem Ihre geradezu obsessive Konzentration auf Strafmechanismen, die ohne Vertragsänderung überhaupt nicht möglich wären, eigentlich nur dazu geführt hat, dass wir heute eine Situation zwischen den Mitgliedstaaten haben, die heißt Wir sind uns einig in Uneinigkeit aber Fortschritte für das Ziel mehr gemeinsame Regierung haben Sie nicht zu bilanzieren. Ich würde Sie wirklich bitten, nicht immer so zu tun als ob, weil das für die Wahrnehmung europäischer Politik in Zeiten der Krise ausgesprochen schädlich ist. Sie haben mit Ihrer Rolle eine besondere Verantwortung für die Profilierung der europäischen Politik.

Dass das keine Entschuldigung wert ist, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich bin froh und das ist für mich das beste Ergebnis dieses Gipfels dass Herr Barroso sich hinter Frau Reding gestellt hat.

Es kann auch umfassend eingeleitet werden. Um diesen Gedanken, der Frau Reding eigentlich geleitet hat, aufzugreifen Mich beschäftigt schon, dass in Zeiten von großer Verunsicherung, von Wirtschaftskrise, Finanzkrise und unsicheren Perspektiven, von wachsender Armut in der Europäischen Union Staatschefs wie Nicolas Sarkozy oder auch Silvio Berlusconi ich könnte noch andere nennen, aber das sind die führenden Staatsschauspieler in der Europäischen Union in dieser Sache ihre innenpolitischen Probleme und ihre Unfähigkeit, in der Krise Politik zu machen,